Monsieur le Président, cette révision du règlement 2003 coïncide avec la prise de conscience générale des dégâts causés par la contrefaçon. Sur le plan humain, comme on l'a entendu, il s'agit de la santé et de la sécurité des citoyens. Elles sont menacées car la contrefaçon ne concerne pas seulement les produits de luxe mais également les jouets et les médicaments, par exemple.

C'est une situation intolérable dans le contexte de crise économique que nous traversons.

Creutzmann, car la commission IMCO a travaillé sur ce dossier en bonne intelligence pour arriver à un rapport équilibré qui garantit une protection efficace des détenteurs de droits et une application juste et proportionnée des procédures. En ce qui concerne le champ d'application, nous avons exclu les bagages personnels et les importations parallèles. Sur le plan des garanties procédurales, nous avons établi une distinction entre les opérateurs économiques, qui ont l'habitude des procédures douanières, et le consommateur final qui, lui, peut être entendu et qui doit être protégé. Enfin, sur la question des médicaments génériques, on a apporté des précisions au texte de la Commission pour qu'il soit en conformité avec les engagements internationaux de l'Union européenne.